forseti vill láta þess getið að hlé verður frá klukkan nítján til klukkan tuttugu þrjátíu í kvöld vegna nefndarfunda atkvæðagreiðslur verða í dag að loknum dagskrárliðnum um störf þingsins